Herr Präsident!

Ich will nur festhalten, dass die Entscheidung des Parlaments, die in diesem Bericht zum Ausdruck kommt, den Beziehungen zwischen EU und ASEAN ein größeres Gewicht zu geben, deutlich macht, dass entgegen mancher sehr negativer öffentlicher Kommentare über die Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik tatsächlich Schritte nach vorne stattfinden. Es ist in der ASEAN Region sehr begrüßt worden, dass das Europäische Parlament sich für die Verstärkung dieser Kooperation einsetzt. Deswegen freue ich mich, dass wir mit großer Gemeinsamkeit im Ausschuss dieses Signal gegeben haben und dies hoffentlich auch hier tun werden.